Ich bitte Sie inständig, in dem Prozess, den Sie mit großem Engagement betreiben, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürger so transparent zu sein, dass Sie darlegen, woran es auch bei gutem Willen scheitert, dass wir bei den vier Eckpfeilern, um die es letztendlich geht, nur bedingt Fortschritte machen.

Wir brauchen weiterhin klare Antworten darauf, wie Sie das Problem der Schattenbanken tatsächlich angehen wollen, und mit welchen Erfolgen da zu rechnen ist. Wir brauchen auch Klarstellungen zum Eigenkapital. Was will da die Kommission?

Warnt die Kommission davor? Was tut sie da? Wie verhindert sie, dass Österreich zu einem zweiten Griechenland für die Europäische Union wird?